Gospodine predsjedniče, treba nam sigurna, održiva, konkurentna i pristupačna energija. I zato nam treba energetska unija. Ono što bih htio u ovoj debati reći je skrenuti pažnju na ono što je potencijal Jadranskog mora i ono što je potencijal Balkana. Naime, na Jadranskom moru, na otoku Krku planirana je već više desetljeća mogućnost izgradnje LNG terminala koji bi bio dobar i za Hrvatsku i za Sloveniju i za Češku i za Slovačku i za Austriju i za Mađarsku i za sjevernu Italiju. Razmislimo dobro da li taj projekt zaista zajedničkim europskim snagama, javnim i privatnim kapitalom,

Drugo, na Balkanu ima jako puno mogućnosti korištenja obnovljive hidroenergije, i to kako zemlje članice, a pogotovo zemlje koje su zemlje kandidatkinje ili potencijalni kandidati. Upozoravam na taj veliki resurs obnovljive energije na Balkanu.